Cinco años después nos acaba de presentar un nuevo plan de acción. Con este motivo, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, hemos trabajado para elaborar un informe en el que damos nuestra visión, nuestra perspectiva, de cómo se está planteando esa unión de los mercados de capitales, cómo se debe ejecutar, y, sobre todo, señalamos la urgencia y la necesidad de que se lleve a cabo lo antes posible. Esta es la gran asignatura pendiente del proceso de integración europeo, pero, en la actualidad, con la grave crisis social y económica consecuencia de la COVID 19, se vuelve una necesidad todavía más grande para los ciudadanos europeos. ¿Por qué es importante la unión de los mercados de capitales dentro de la Unión? Es importante porque permite a las pequeñas y medianas empresas tener una mayor opción de acceder a mercados de capitales y no tener que depender tanto de la deuda. Es importante también porque permite a los pequeños ahorradores, que no son otros que las pequeñas familias, las economías domésticas, poder tener mayores opciones de inversión. Es importante que haya una unión de los mercados de capitales para que no existan trabas, para que no existan obstáculos, para rebajar la imposición que existe para esos movimientos de capital, pero, sobre todo, es importante para que Europa se convierta en un mercado más competitivo, sea capaz de atraer más capital dentro de esos mercados, sea capaz de que, no solo las empresas europeas puedan encontrar opciones de financiación dentro del mercado, sino que aquellos que están buscando financiación en el mundo global, en otros mercados, nos consideren como un mercado competitivo, un mercado atractivo. Y es todavía más importante teniendo en cuenta el Brexit Con todas estas circunstancias, hemos trabajado en un informe que, a través de siete bloques, da sugerencias a la Comisión en cuanto a las tareas más importantes, más urgentes, para hacer realidad esta unión de los mercados de capitales.

Y lo conseguimos. Hoy podemos hacer una valoración de ese plan de acción, cosa que no estaba en el informe original, y, en esa valoración, mi valoración personal es que queda mucho por hacer y no podemos perder más tiempo aún. La Comisión se apoya en las recomendaciones del Foro de Alto Nivel y es capaz de identificar los pasos que hay que dar, pero no se marca objetivos, no se marca plazos, ni siquiera es capaz de dar soluciones a los temas más complicados, a los temas donde hay falta de consenso. La unión de los mercados de capitales es una herramienta muy necesaria y muy importante ante la gran crisis económica y la recesión económica que van a sufrir los ciudadanos europeos. Espero que la Comisión sea capaz de trabajar con los Estados miembros y también con los principales actores de los mercados financieros para poner en marcha esta realidad. Necesitamos ser capaces de tener una Europa donde las pymes encuentren financiación en los mercados de capitales, donde los pequeños ahorradores tengan cada vez más opciones de inversión y de una manera más segura.

Y necesitamos una Europa donde trabajemos en dar educación financiera a nuestros ciudadanos, una Europa que permita a los ciudadanos tener las herramientas suficientes para tener la capacidad de tomar las decisiones adecuadas en relación con sus inversiones. Por lo tanto, este es un proyecto muy importante. Recibimos con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero pedimos que haya plazos concretos, que haya medidas concretas y que lo antes posible esto sea una realidad.